Monsieur le Président, j'avais simplement voulu réagir aux propos de notre collègue Yannakoudakis et avec tout le respect que je dois, bien sûr, à une collègue élue comme moi au Parlement européen, lui demander si l'emploi réitéré du mot cirque, s'agissant des déplacements des députés européens entre leur circonscription et les différentes villes de l'Union européenne, entre leur circonscription,

Nous sommes à quelques mois des élections européennes, élections majeures pour l'avenir de l'Union européenne, pas uniquement pour nos propres personnes et pour notre Assemblée.

Ce n'est pas avec des mots aussi galvaudés que le mot cirque que nous pouvons espérer renforcer la participation électorale de nos concitoyens!